Pani Przewodnicząca! Chciałbym serdecznie podziękować sprawozdawczyni za poruszenie szeregu kwestii istotnych w dobie aktualnego kryzysu gospodarczego. Od czasu propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia mija rok, a bezrobocie w Europie ciągle rośnie. Można powiedzieć, że strategie europejskie są nieskuteczne i nie nadążają za rzeczywistością.

Państwa członkowskie zmuszone są do ograniczania wydatków publicznych, co powoduje bardzo poważne skutki społeczne. W tym kontekście istotne jest jak najszybsze odblokowanie inicjatyw oraz uruchomienie szeregu europejskich funduszy pomocowych. Bez wątpienia najbardziej palącą sprawą jest problem zatrudnienia ludzi młodych, absolwentów szkół wyższych i zawodowych.

Przychylam się do tworzenia zachęt dla przedsiębiorców, w celu rozwijania programów stażowych, aby umożliwić młodzieży jak najszybsze zetknięcie się z rynkiem pracy.